önnur fyrirspurn til hæstvirts sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og nú er ég að velta fyrir mér eflingu þorskeldis það er í raun eðlilegt að þetta mál komi í framhaldi af því máli sem við vorum að ræða áðan því að eins og við vitum borða hvalir mikið af æti í sjónum og gjarnan frá öðrum tegundum og hafa þar af leiðandi mikil áhrif á vöxt og framgang annarra tegunda í vistkerfinu í kringum landið sem betur fer hafa menn náð ágætum árangri í þorskeldi og þorskeldi fer þannig fram að blessaður hvalurinn á ekki auðvelt með að komast í þau seyði og það æti sem verið er að nýta í þorskeldinu ég sé fyrir mér að þetta geti verið vaxandi atvinnugrein en það hafa því miður heyrst raddir af því að þeir sem stunda þorskeldi rannsóknir og vilja auka þessa framleiðslu það sé ekki nægur stuðningur eða nægilega stutt við bakið á þeim margt kemur til eflaust mig langar því að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann hyggist beita sér fyrir eflingu þorskeldis hér á landi og ef svo er þá hvernig ætlar hann að standa að því það eru vitanlega nokkrar leiðir til að efla þorskeldi það er hægt að gera það með nýsköpunarstyrkjum til dæmis þannig að þessir aðilar geti haft aukið svigrúm fjárhagslega til að stunda þessar rannsóknir síðan er eitt sem skiptir líka máli að þessir aðilar sem þetta stunda hafi nægar heimildir það er kvóta til að nota við sína starfsemi því er mikilvægt að ráðherrann komi inn á það hvort til standi að létta einhvern veginn undir með þessum aðilum sem þetta stunda hvers konar eldi er til framtíðar litið mjög mikilvægt hvort sem við erum þá að tala um eldi í sjó eða á landi það er bleikju og slíkt það er mjög mikilvægt að við glutrum ekki niður þeim tækifærum sem við höfum varðandi þorskinn við höfum bæði góða og slæma reynslu af eldi laxfiska og það er mikilvægt fyrir okkur að læra af því en mig langar til að ráðherra komi upp sem hann gerir vitanlega og svari þessum spurningum mínum því þarna eru sóknarfæri varðandi atvinnusköpun